Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Das heißt, es geht auch hier um mehr Rechte für das Parlament, und das begrüßen wir als selbstbewusste Europaparlamentarier natürlich. Die Europäische Union hat sich im Lissabon Vertrag eine ganze Reihe lobenswerter Ziele gegeben Erhaltung der natürlichen Ressourcen, Kampf gegen Armut, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Deswegen ist es natürlich richtig, dass die EIB als ein Instrument gerade diesen Zielen zuarbeitet, ihnen nicht entgegenwirkt, sondern dass alles daran gesetzt wird, dass diese Ziele auch mithilfe der EIB umgesetzt werden. Es geht vor allem auch um Umweltinfrastrukturen, um bessere Wasserversorgung, um sanitäre Einrichtungen und um mehr Mittel für Gesundheit und Bildung, weil wir da wirklich wissen, dass das zur Zukunftssicherung in den Drittländern beiträgt und ein ganz wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung ist. Sehr positiv aus grüner Sicht ist auch das optionale Mandat im Bereich Klimaschutz. Es sollen zwei Milliarden zusätzlich mobilisiert werden, und wenn wir unsere eigenen Ziele im Bereich Klimapolitik ernst nehmen, müssen wir natürlich mit der EIB in diesem Bereich arbeiten. Genau so erfreulich finde ich, was Herr Kalfin jetzt vorgeschlagen hat, dass die EIB auch für den ökonomischen Aufbau und den demokratischen Wandel im Mittelmeerraum insbesondere jetzt in Tunesien und Ägypten

Deswegen finden wir diese Änderungsanträge, über die wir nachher abstimmen werden, richtig. Wir haben ein großes Interesse an mehr Transparenz der Europäischen Investitionsbank. Die Kommission muss jetzt jedes Jahr einen Bericht vorlegen. Aber das alleine reicht uns nicht, sondern wir sind an wirklicher Transparenz interessiert. Wir möchten auch, dass im Vorfeld von Entscheidungen NGOs und andere qualifizierte Kräfte früher an den Entscheidungen beteiligt werden. Wir glauben, dass diese Transparenz zur Akzeptanz der EIB beiträgt und sie nicht untergräbt.

Deswegen hoffen wir, dass es einen schnellen Prozess gibt, damit wir dann zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger auch in den Drittländern gemeinsam Politik machen können.